Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je me joins aux félicitations, et il serait absolument dramatique, pitoyable, que cette Assemblée valide la transformation du commissaire au climat en un commissaire au pétrole et aux conflits d'intérêts. Parce qu'il y a urgence. Avec tous les rapports scientifiques qui se succèdent, l'inaction aujourd'hui est un crime contre l'humanité. On le constate en permanence pour les questions climatiques, le futur nous rattrape les effets qui étaient prévus dans dix, vingt ou trente ans sont en train de se produire. Malheureusement, en matière énergétique, le passé nous paralyse. On voit bien qu'il existe une tendance pour l'Union européenne aujourd'hui à moins agir en matière de transition énergétique, à écouter les sirènes d'une contre révolution énergétique. Or, nous le savons, le rapport Stern le dit, agir dans la transition énergétique c'est aussi sortir de la crise.